Mindannyian azt reméljük, hogy a mai egyeztetés a szerb és a koszovói miniszterelnök részvételével közelebb hozza a megegyezést. A mai egyeztetés témája a Koszovó északi részén élő szerb közösség helyzete volt, ami különösen érzékeny kérdés. Szerbia jogosan várja el a szomszédaitól Koszovótól is hogy tartsák tiszteletben a területükön élő szerb közösség jogait, lépjenek fel a hátrányos megkülönböztetés ellen. Épp így kötelessége Szerbiának is, hogy biztosítsa a területén élő kisebbségek jogait, fékezze meg az etnikai alapú erőszakot, a magyar nemzetiségű polgárai elleni támadásokat, illetve azok ne maradjanak megtorlás nélkül. Ugyancsak elvárjuk a szerb kormánytól, hogy vessen véget a Vajdaság autonómiájával kapcsolatos jogi bizonytalanságnak, és tartsa tiszteletben az alkotmányban biztosított önállóságot. A jogbiztonság, a jószomszédi kapcsolatok kulcsfontosságúak Szerbia európai integrációjának folyamatában. A politikai megállapodások végrehajtása, a bizalomépítés a továbblépés alapja. A háború örökségével való szembenézés jó példája az a civil szervezetekből álló regionális hálózat, amely feladatul tűzte ki, hogy összegyűjti a tényeket a háborús bűnökről és az emberi jogok megsértéséről ez hozzá fog járulni a megbékéléshez.